Geachte commissaris, eerst en vooral bedankt dat u vanavond hier bent na uw vergadering met de Raad eerder vandaag.

Het is een noodzakelijke voorwaarde om het consumentenvertrouwen te herstellen.

En ook over onze Europese frieten maak ik mij zorgen. Niet over de kwaliteit ervan, noch over de veiligheid, maar wel omdat er sinds februari Braziliaanse antidumpingmaatregelen van kracht zijn tegen Europese diepvriesfrieten. Ik stelde u daarover trouwens al een schriftelijke vraag op 7 februari.